þetta frumvarp er flutt í tengslum við

sigla undir erlendum fánum og eru launatekjur áhafna þeirra skattlagðar þar tilgangur þessa frumvarps er að stuðla að því að kaupskipaútgerðin flytjist aftur til landsins í því skyni er í frumvarpinu lagt til að veitt verði opinber aðstoð við kaupskipaútgerðir með tvennum hætti í fyrsta lagi er lagt til að farin verði sú leið sem margar þjóðir hafa farið með því að setja sérstaka löggjöf um skattlagningu kaupskipaútgerða sem tekur mið af stærð skipa en ekki af afkomu rekstrar þannig að lagður verði á svonefndur tonnaskattur slíkur skattur er meðal annars í danmörku færeyjum noregi hollandi og á írlandi lagt er til að útgerðarfélög sem skattskyld eru hér á landi og hafa skráð kaupskip sín á íslenska alþjóðlega skipaskrá eigi kost á að velja milli tekjuskatts á hagnað og skatts sem ræðst af flutningsrými skipaflotans skattstofninn ákvarðast þá sem tiltekin krónutala á hver hundrað nettótonn skips fyrir hvern sólarhring og síðan greiðist átján prósent skattur af þeim stofni gert er ráð fyrir að tekjur af þessum skatti verði óverulegar eða í kringum eins og hálft er í frumvarpinu er í öðru lagi lögð til opinber aðstoð við hlutafélög og einkahlutafélög sem gera út kaupskip skráð á íslenska alþjóðlega skipaskrá og eru skattskyld hér á landi lagt er til að aðstoðin felist í fjárframlögum sem svari til níutíu prósent tekjuskatts og útsvars af launum áhafna að teknu tilliti til persónuafsláttar og sjómannaafsláttar en þeir skattar mundu að öðrum kosti renna til annarra ríkja viðlíka aðstoð er veitt í ýmsum öðrum ríkjum svo sem í færeyjum og danmörku erfitt er að segja fyrir um fjárhagsleg áhrif af lögfestingu frumvarpsins þar sem það fer eftir því hversu mörg skip verða skráð hér á landi í kjölfarið ákvarðanir bæði íslenskra og erlendra fyrirtækja um það munu ekki aðeins ráðast af því hversu hagstætt skattaumhverfið þykir vera heldur einnig af mismunandi launakostnaði eftir löndum og fleiri þáttum kaupskip í íslenskri eigu eru talin vera um þrjátíu talsins og til að gefa til kynna hugsanlega stærðargráðu beinna áhrifa má taka sem dæmi að helmingur þeirra verði skráður hér á landi einnig væri þó hugsanlegt að erlendir aðilar sæju sér hag í að skrá skip sín hér á landi ef gengið er út frá því að meðalfjöldi í áhöfn fimmtán skipa sem færi lögheimili sitt til íslands verði sautján manns og að árslaun þeirra verði um fjóra komma þrjú er að meðaltali er útkoman sú að heildarskatttekjur að meðtöldu tryggingargjaldi yrðu um tvö hundruð tuttugu og fimm er og styrkurinn yrði nálægt hundrað fimmtíu og fimm er beinn nettóávinningur hins opinbera yrði þannig tæplega sjötíu er herra forseti ég legg til að að lokinni fyrstu umræðu verði frumvarpinu vísað til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar